Domnule președinte, stimați colegi, sunt și eu foarte mulțumit de faptul că irlandezii au aprobat în final Tratatul de la Lisabona, deoarece sunt convins de importanța acestui document pentru construcția europeană. Avem nevoie de un nou tratat care să pună la dispoziția Uniunii Europene instrumente moderne și metode de lucru optimizate pentru a face față în mod eficient provocărilor lumii contemporane. Acest tratat este în primul rând un pas înainte pentru democratizarea procesului decizional la nivelul Uniunii, iar noi, în Parlamentul European, suntem printre primii care vom beneficia de schimbările pozitive prevăzute în cadrul acestui tratat. Prin extinderea procedurii de codecizie, Parlamentul European devine un legiuitor aflat pe picior de egalitate cu Consiliul pentru 95 din legislația comunitară. De exemplu, în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, în care activez, vom extinde procedura codeciziei de la 40 de arii de competență la 80, ceea ce crește legitimitatea democratică a legislației europene. Consider că noua bază legală va contribui la accelerarea procesului de dezvoltare economică și la adaptarea sistemelor juridice în statele membre. Sunt de asemenea convins că în acest fel vom realiza mai ușor unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene, și anume acela de a realiza coeziunea economică, socială și teritorială. Aștept cu mult interes finalizarea procesului de ratificare și sunt nerăbdător să începem implementarea acestuia.